Tout d'abord parce qu'on a rompu avec la langue de bois et qu'on dit clairement, qu'on admet que la Chine est en concurrence avec nous, non seulement sur les questions commerciales, mais également pour la promotion d'un modèle de gouvernance à l'opposé de nos valeurs. En effet, alors que l'Union européenne fait de la défense des droits de l'homme, Madame, des libertés, Madame, et de l'état de droit, Madame, l'un des piliers de sa diplomatie, la Chine promeut l'autoritarisme, Madame, et la loi du plus fort, Madame, c'est ce qui vous plaît, Madame? Mais allez en Chine, alors, Madame! Si vous n'aimez plus la liberté, emmenez votre amie italienne et allez bénéficier de la magnifique atmosphère de la Chine populaire, Madame! Les droits de l'homme doivent être au centre de notre stratégie.

Ce n'est pas le gouvernement de Salvini qui va sauver nos relations et qui va améliorer le sort des citoyens européens.